Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ja, das ERASMUS Programm ist eine wahrhaft europäische Erfolgsgeschichte. Bisher haben drei Millionen Studierende daran teilgenommen.

Es ist wichtig, dass diese Programme nach wie vor erkennbar sind.

Das muss ich etwas selbstkritisch sagen. Ich möchte daran erinnern, dass die Kommission ursprünglich doch noch ein deutlich höheres Budget gefordert hat, als jetzt vorgesehen ist. Ja, es gibt Zuwächse, aber die sind nicht so groß ausgefallen, wie es eigentlich bildungs und europapolitisch notwendig gewesen wäre.